Naime, kada budemo ovdje usvojili odgovarajuće odluke vezane za organsku poljoprivredu, naći ćemo se u situaciji da će se naš žig na kojemu su naše zvjezdice, europske zvjezdice, a vezan je za ekoproizvode ili bioproizvode, različito tretirati u različitim državama. Naime radi se o tome da se neće uvažiti ono na čemu inzistiram, a to je da taj žig znači zaista ekoproizvod ili bioproizvod u svim zemljama članicama na isti način.

Mislim da će to biti velik problem za potrošače i da slijedi velika prijevara potrošača, a znamo koliko je osjetljivo tržište bioproizvoda i ekoproizvoda.